Já si naopak myslím, že ta zpráva je poměrně zdrženlivá. Hovoří o řadě modelů finanční účasti zaměstnanců na vytváření pracovních míst a jejich motivaci. Bavíme se o modelech, kterými jsou finanční podíl na zisku, individuální zaměstnanecké podílnictví, vlastnictví pracovníků v rámci družstevních podílů a programy tzv. zaměstnaneckého podílnictví. Jsou to skutečně různorodé varianty motivace těchto pracovníků a já shledávám právě žádoucí motivovat zaměstnance k vytváření nových pracovních míst. Jsem také rád, že jak jsem řekl, ta zpráva je poměrně zdrženlivá, skutečně říká, že ta role je především na členských státech. A pro mě je pouze podstatné, aby ta pravidla daná především těmi vnitrostátními předpisy byla co nejvíce předvídatelná a transparentní. A protože všechno toto ta zpráva splňovala, tak jsem skutečně s radostí hlasoval pro.